Wij denken bovendien dat het prioritair is dat de maatregelen zo snel mogelijk in werking kunnen treden, nog vóór het einde van deze zittingsperiode. Andere fracties hebben amendementen ingediend die de naleving van de mensenrechten eisen voordat de voorgestelde maatregelen van kracht kunnen worden. Mijn fractie laat dat duidelijk zijn is uiteraard niet tegen dat principe, is niet tegen die voorwaarde, maar wij willen het proces niet vertragen.

Bovendien het is al gezegd heeft Oekraïne door de ondertekening van het politieke deel van de associatieovereenkomst beloofd om de democratische beginselen, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te respecteren.